È per questa ragione che ho indirizzato al suo ufficio una lettera, sottoscritta da oltre cento deputati, per chiedere che nelle aule del Parlamento europeo non avessero accesso forze politiche come Casa Pound che si autodefiniscono i fascisti del terzo Millennio. Vorrei che quest'Aula rispondesse e provasse a mantenere fermi anche questi paletti, perché appunto, dopo i fatti di Macerata, vanno respinti e vanno respinti con fermezza in ogni sede dove il fascismo si annidi.